Am votat în favoarea rezoluției, deoarece se pare că alegerea Președintelui Morsi și adoptarea noii constituții nu au fost de ajuns pentru a stabiliza situația din Egipt. La doi ani de la Revoluție, țara se confruntă cu o criză fără precedent. În ultimele săptămâni, protestele au devenit tot mai violente, iar confruntările cu forțele de ordine s au soldat cu mai multe victime. Modul în care a fost adoptată noua constituție a divizat și mai mult societatea egipteană. De asemenea, se pare că practicile din perioada fostului regim au fost reluate, poliția intervenind de mai multe ori împotriva protestatarilor, cu o forță excesivă. Guvernul și opoziția trebuie să ajungă la compromisuri semnificative pentru rezolvarea problemelor cu adevărat importante pentru poporul egiptean. În caz contrar, revoluția egipteană va fi în pericol.